Monsieur le Président, cher Jean Claude Juncker, je voudrais simplement vous demander votre sentiment, non pas en tant que Président de l'Eurogroupe, ni en tant que Premier ministre luxembourgeois, mais en tant que citoyen européen. Quel est votre sentiment sur notre capacité collective à faire le pas en avant qui est nécessaire et je pense qu'il est important en